Ich wünsche mir, dass wir in der Türkei offen ansprechen, was Menschlichkeit im Umgang mit Bürgern und ihren Rechten bedeutet. Was wir sicher nicht akzeptieren dürfen, ist, dass sich jemand wie Herr Erdoğan kommentarlos im Lichte eines solchen Gipfels sonnt. Reden wir über die Rückschritte bei den Menschenrechten, die der jüngste EU Fortschrittsbericht erwähnt, reden wir über eingeschränkte Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, reden wir über unmenschliche Völkermorde und darüber, Verantwortung dafür zu tragen. Bezogen auf den Gipfel müssen wir Europäer uns und die Welt daran erinnern, dass die besten Ziele nichts bringen, wenn es an konkreten Instrumenten fehlt. Genau daran muss sich dieser Gipfel messen lassen. Konflikte verhindern, Menschenwürde achten, Leid und Hunger bekämpfen, jedem seine Chance geben und in Menschlichkeit investieren all das geht nur konkret.